To nie Polska jest hamulcowym w realizacji celów w skali globalnej ochrony klimatu, ale najwięksi emitenci.

Czy ten czas, który sobie założyliśmy, jest czasem realnym? Następne pokolenie nie chce niczego innego chce mieć czyste środowisko, zdrowe życie, ale też pracę i godne życie, ale w Europie.

Przede wszystkim przyjęliśmy sobie za cel podpisanie zobowiązania, ale w skali globalnej. Nie wiem, czy wszystkie gospodarki świata pójdą za nami. A to jest przede wszystkim warunek. Druga sprawa mamy podjąć wiążące decyzje w sprawie wsparcia finansowego dla najbiedniejszych, czyli tych, którzy cierpią z powodu zmiany klimatu, ale też tych, którzy muszą w jakiś sposób dostosować swój przemysł. Europa podejmuje wiele ambitnych wyzwań w dziedzinie polityki klimatycznej. Warto i trzeba iść do przodu, ale wysiłki spełzną na niczym, gdy do tych celów nie dołączą inni.